Ja, hvala vam minister, za to obljubo, da boste požar gasili, ker res je potreben potrebno pogasiti, kajti v začetku letošnjega leta je kolegij direktorjev slovenskih pripravil en tak pregled programske podpore od leta dva enajst, ko so nastopili ti varčevalni ukrepi, ne, in tukaj gre za sredstva, ki jih je Ministrstvo za kulturo namenilo financiranju neposrednih programskih stroškov. To je v glavnem stroški honorarjev, ustvarjalcev in materialni stroški odrskih uprizoritev. In iz te finančne tabele za obdobje dva enajst-dva devetnajst je razvidno, da je podpora programskih sredstev za gledališča v tem obdobju padla za več kot en milijon evrov. Mislim, da nobena branža ni utrpela takšnega padca. To je kar štiriindvajset odstotkov. In če je leta dva enajst podpora znašala štiri in pol milijona evrov, je leta dva devetnajst padla na tri cele štiri milijone evrov. Ta upad sredstev pa je v preteklem devetletju spremljalo še krizno varčevanje na segmentu stroškov dela, zaradi česar so gledališča morala zmanjševati število zaposlenih. Tako je danes kadrovski potencial gledališč zmanjšan za kar okoli šest odstotkov in, to stanje javni zavodi seveda skušajo in morajo reševati z angažiranjem zunanjih honorarnih sodelavcev, za katere smo pa ravnokar ugotovili, da primanjkuje sredstev, ne . Žalostno je, da delež kulture v celotnem proračunu za dvajset dvajset, ne dosega niti dva odstotka, je točno ena cela dvainosemdeset odstotka, ne, in zato sem prepričana, da je to povečanje daleč premajhno, in zato so nekatera področja ustvarjalnosti zapostavljena, celo izpuščena, nekaterim zmanjkuje sredstev in tukaj res je treba se resno lotiti te problematike, kajti, kultura si absolutno to zasluži.